Myslím si, pane komisaři, že z toho jasně vyplývá, že to informování nemůže být pouze na základě iniciativy Parlamentu, jak jste to trošku naznačil ve Vašem příspěvku, protože Parlament nemůže vždycky vědět, v jaké fázi se vyjednávání Komise se třetí zemí nachází.

Samozřejmě je ten vztah postaven na právu být informován, na druhou stranu bychom tady měli zdůraznit to, že Evropský parlament následně dává souhlas s danou mezinárodní dohodou, a pokud ten souhlas nemá být formální, ale má být plnohodnotný, hovoříme li o Evropském parlamentu jako o klíčové instituci Evropské unie s její legitimitou přímé volby, pak si myslím, že v průběhu vyjednávání byste nás již neměli pouze informovat, ale mělo by vás také zajímat,

Bylo zde zmiňováno několikrát téma Turecka, já zde nebudu spekulovat a debatovat o tom, jakou míru závaznosti má tato politická proklamace, ale budu velmi aktuální. Pane komisaři, ve středu na plénu bylo debatováno o tom, že je zde snaha Evropské komise uzavřít dohody s devíti zeměmi Afriky a Blízkého východu. Já tu iniciativu vítám, ale od té doby mám v mailu od svých voličů z České republiky mnoho dotazů ohledně toho, jak takové dohody budou vypadat. Bude tam také bezvízový styk, který nás trápí v České republice vůči Turecku, nebo nebude? Takže sám jako poslanec cítím, že občany zajímá, co v těch dohodách bude.